Madame la Présidente, nous avons besoin d'une législation à long terme pour améliorer l'emploi en Europe et diminuer la pauvreté. Nous devons répondre au problème du chômage dans une perspective de croissance durable.

Premièrement, le Conseil propose que les lignes directrices pour les politiques de l'emploi dans les États membres soient établies tous les dix ans. Je suis d'accord, car nous avons besoin d'une perspective à long terme, mais alors il faut établir de véritables points d'étape tous les trois ans afin de ne pas perdre de vue les évolutions du marché du travail. Deuxièmement, j'ai déposé un amendement non retenu dans lequel je proposais la création d'un observatoire de l'emploi chargé de procéder à une analyse concrète des emplois futurs. Beaucoup trop de jeunes sortent de leur cursus scolaire ou universitaire sans une formation répondant aux besoins du marché du travail. Il faut anticiper les emplois du futur. Nos jeunes doivent pouvoir se projeter et se spécialiser concrètement dans des formations qui leur permettent de ne pas être en décalage avec l'emploi. Enfin, la lutte contre le chômage consiste non seulement à tout mettre en œuvre pour améliorer la situation de l'emploi en Europe, mais aussi à lutter contre la pauvreté. L'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi est essentielle pour lutter contre la pauvreté. Le Fonds social européen est l'instrument qui peut aider à ramener ces personnes vers le marché du travail. Commençons par rendre la dignité à ces personnes en leur donnant un emploi et évitons de les assister sans perspective d'insertion sociale.